Spoštovani gospod minister! Kot smo danes že slišali, smo, decembra dva tisoč osemnajst, sprejeli Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi svečami, nagrobnimi svečami, ki naj bi v enem letu uredil zatečeno stanje na področju ravnanja s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami. Takratni minister Leben je v predstavitvi interventnega zakona v državnem zboru povedal, citiram: "Po Sloveniji so se kopičili, so se kopičili nenadzorovani kupi odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Izvajalci javne službe komunale ne morejo več zagotoviti požarne varnosti in vzdrževati minimalnih higienskih standardov. Kot okoljski minister niti ne upam na glas izgovoriti, kakšna škoda se dnevno dela okolju in na naši in naši zeleni Sloveniji, ko dež spira, te odpadke v našo zemljo in našo čisto pitno vodo." Ker se je name osebno in na našo poslansko skupino obračajo državljani, ogorčeni in prestrašeni zaradi kopičenja balirane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov na območju zbirnih centrov. Kot primer bi navedel, zbirni center Suhadole v občini Komenda, me zanima kakšni so dejanski učinki zakona po štirih mesecih? Ali se omenjena odpadna embalaža še vedno kopiči v zbirnih centrih, do kdaj bo nakopičena odpadna embalaža dejansko odstranjena in ustrezno predelana?